Pani przewodnicząca, panie przewodniczący! Wpływowy rosyjski wojskowy oświadczył, że gdyby Rosja posiadała Mistrale, to inwazja na Gruzję trwałaby kilkadziesiąt minut. W tym samym czasie Francja sprzedaje Mistrale Rosji pomimo, że plan Sarkozy'ego nie został wykonany.

Starano się za wszelką cenę nie mówić o takich sprawach jak manewry Zapad 2009, starano się nie mówić o tym, tak jakby polityka bezpieczeństwa i obrony wspólna polityka Unii Europejskiej, którą mamy tworzyć była polityką tylko kilku wielkich krajów.

Było to wyjątkowe pomieszanie swego rodzaju megalomanii europejskiej z ignorowaniem interesów niektórych państw członkowskich. To jest powód, dla którego nie będziemy popierali tego sprawozdania, ale to jest też moja prośba do pani przewodniczącej.